Für mich gibt es zwei Aspekte, die ich in diese Diskussion einbringen möchte Erstens ist Qimonda in der Lage, der Europäischen Union einen entscheidenden technologischen Fortschritt bei Halbleitertechnik und Nanotechnologie zu sichern. Zweitens hat Qimonda keine Konkurrenten in Europa, aber sehr wohl in Asien, die dort mit Subventionen bis zu 70 gefördert werden das macht den entscheidenden Unterschied aus.

Was erwarten Beschäftigte, Familienangehörige und Menschen aus den betroffenen Regionen von der Union? Sie erwarten in erster Linie eine klare und sofortige Zusage, dass die Kommission die jetzigen Standorte der europäischen Halbleiter und Nanotechnologie halten will, dass sie diesen Zukunftsvorsprung nicht verspielen möchte und dass sie Aussagen für die künftige Forschungsaufwendung, insbesondere für das achte Forschungsrahmenprogramm trifft. Zweitens erwarten wir, dass die Kommission, die Bundesregierung und die sächsische Landesregierung eine notwendige Lösung unterstützen, um die Produktionseinstellung zu verhindern. Viel Zeit bleibt nicht mehr, es sind nur noch wenige Tage. Bereits jetzt wandern Spitzenkräfte ab.